Hvala lepa. Spoštovana ministrica. V besedah smo vsi ljudje podobni, v dejanih se razlikujemo, zato pa pričakujem vaša konkretna dejanja. Verjetno se zavedate, da vodite eno izmed ključnih ministrstev in ste še kako zelo odgovorni za stanje v tej državi. Tukaj pa mislim predvsem na izvajanje zakonov. Zakoni so seveda enaki za vse, nismo pa vsi enaki pred zakonom. In v Sloveniji ni revščine zato, ker ne moremo nahraniti siromašnih, ampak je revščina zato, ker ne moremo nahraniti bogatih, in dovolj je tega, spoštovana ministrica. Dovolj. Kdor je gledal oddajo o TEŠšest, je kaj hitro ugotovil, zakaj ste vi na tem mestu. Vi ste pika na i v tem sistemu. verjetno vam je zgodba veliko bolj poznana, kot je poznana meni, pa vendar. Če je pri TEŠšest izginilo pol milijarde in zato ni bil nihče obsojen, je v naši državi s pravosodjem očitno nekaj zelo zelo narobe. In za pravosodje ste odgovorni ravno vi. Izginjajo milijoni evrov, imamo visoke davke, vozimo se po slabih cestah, imamo dolge čakalne vrste, ker zaradi katerih umirajo tudi ljudje in nenazadnje imamo tudi, slabe, plače naših zaposlenih. In če bi vi ukrepali in ustavili vso to krajo davkoplačevalskega denarja, bi imeli manjše davke, vozili bi se po boljših cestah in ime naši zaposleni bi imeli bistveno boljše plače. Zato vas prosim na tem mestu: ukrepajte. Spoštovana ministrica, ukrepajte. Slovenski narod ima dovolj tega. Ustavite krajo davkoplačevalskega denarja. Konkretno vprašanje čisto na koncu pa: kaj boste naredili oziroma storili, da bodo tisti, ki so oškodovali našo državo, za to tudi dejansko odgovarjali. Hvala lepa.